herra forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá háttvirtri meiri hluta efnahags og viðskiptanefndar sem er að finna á þingskjali fjögur hundruð fimmtíu og fimm nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund ólaf darra andrason frá alþýðusambandi íslands dórotheu jóhannsdóttir ingibjörgu helgu helgadóttur ingva má pálsson og sigurð guðmundsson frá fjármálaráðuneyti og hannes g sigurðsson frá samtökum atvinnulífsins nefndinni bárust auk þess umsagnir um frumvarpið rétt til vaxtabóta eiga þeir sem greiða vaxtagjöld af lánum vegna kaupa og byggingar á íbúðarhúsnæði til eigin nota og einnig þeir sem keypt hafa eignarhlut í almennri kaupleiguíbúð vaxtabætur greiðast út að lokinni álagningu opinberra gjalda og miðast við vaxtagjöld viðkomandi tekjuárs skuldir vegna húsnæðislána tekjur sem og eignir í lok þess árs það eru einkum tekjuaukning og hækkun fasteignamats á milli ára sem leiddu til skerðingar á vaxtabótum við álagningu síðastliðið haust aðrar eignir en fasteignir og jafnframt skuldir hafa einnig áhrif á það hversu háar vaxtabætur einstaklingur á rétt á eignir eru til dæmis ökutæki verðbréf og innstæða í banka verðbréf og fasteignir hafa hækkað mikið undanfarin ár en skuldir flestra í takt við verðbólgu sem hækkaði miklu minna þó er vitað að skuldir heimilanna hafa vaxið mjög mikið bæði vegna skuldbreytinga og hækkun yfirdráttar skuldir eru til dæmis húsnæðislán yfirdráttur og námslán þar sem nettóeign er mismunur á eignum og skuldum viðkomandi er hún mjög næm fyrir breytingum á hvoru tveggja og getur sveiflast mikið milli ára í frumvarpinu er lagt til að lágmark eignaviðmiðunar að frádregnum skuldum til skerðingar á vaxtabótum verði hækkað afturvirkt um tuttugu og fimm prósent þessi hækkun miðast við það að framtalin nettóeign allra framteljenda hækkaði um tæp tuttugu og fimm prósent milli áranna tvö þúsund og fjögur og tvö þúsund og fimm þessar aðgerðir koma til framkvæmda þegar að samþykktu frumvarpinu og viðbótarvaxtabætur eiga að koma til útgreiðslu fyrir áramót frumvarpið á rætur sínar að rekja til yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar frá tuttugasta og öðrum júní síðastliðinn í tengslum við áframhaldandi gildi kjarasamninga þar sem hún lýsti sig reiðubúna til að endurskoða ákvæði laga um vaxtabætur ef í ljós kæmi við niðurstöðu ákvörðunar vaxtabóta að hækkun fasteignaverðs árið tvö þúsund og fimm hefði leitt til marktækrar skerðingar á vaxtabótum við ákvörðun vaxtabóta í ágúst síðastliðnum kom í ljós skerðing á heildarfjárhæð vaxtabóta frá því sem reiknað hafði verið með samkvæmt forsendum fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex og var auk þess um umtalsverða fækkun vaxtabótaþega að ræða

milljóna króna lægri en reiknað hafði verið með í fjárlögum var lækkunin minni en flestir bjuggust við eða um sex prósent sú tuttugu og fimm prósenta hækkun eignamarka sem así taldi ófullnægjandi í júní síðastliðinn reyndist í ljósi álagningar síðastliðið haust því vera næg til að mæta meðalhækkun nettóeignar allra framteljenda eins og að framan greinir það var samdóma álit gesta nefndarinnar að ekki væri unnt að elta breytingar hjá ákveðnum einstaklingum þess vegna hlyti hækkun eignamarka að byggjast á meðaltalshækkun í umsögn así er nefnt að eignamörkin þurfi að hækka um áttatíu og þrjú prósent á milli ára til þess að einstaklingar í tiltekinni stöðu verði jafnsettir og fyrir hækkun fasteignamats nefndi fulltrúi así áttatíu prósent á fundum með nefndinni sú hækkun mundi leiða til þess að hjón með sautján milljónir króna nettóeign ættu rétt á vaxtabótum í viðræðum við fulltrúa así var rætt ítarlega um áhrif frumvarpsins á einstaka hópa en ekki komu fram ákveðnar hugmyndir así um hækkun eignamarka samkvæmt frumvarpinu byrja vaxtabætur hjóna að skerðast þegar nettóeign þeirra fer yfir sjö komma sjö milljónir króna og falla niður við tólf milljónir króna nettóeign eins og að framan greinir er í þessu frumvarpi lögð til afturvirk tuttugu og fimm prósenta hækkun á því lágmarki nettóeignar þar sem skerðing vaxtabóta hefst talsvert var rætt um það í nefndinni hversu mikið lágmark eignaviðmiðunar samkvæmt fjórðu málsgrein b liðar sextugustu og áttundu grein þyrfti að hækka til að standa við þá yfirlýsingu sem ríkissjórnin gaf í júní síðastliðinn ljóst er vegna jafnræðisreglu að ekki er hægt að hafa mismunandi eignamörk fyrir einstaka hópa og landshluta þar sem fasteignaverð hefur hækkað miklu minna úti á landi en á höfuðborgarsvæðinu munu vaxtabætur til fólks úti á landi aukast en minnka til fólks á höfuðborgarsvæðinu við þessa breytingu hins vegar mun sú hækkun sem lögð er til með þessu frumvarpi bæta stöðu þeirra sem eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu nefnt hefur verið að greiðslumat byggist meðal annars á vaxtabótum og það kunni að bregðast ef vaxtabætur falla niður því er til að svara að greiðslumatið byggist ekki síður á tekjum og þær hafa hækkað umtalsvert umfram það sem við hefði mátt búast þannig mun greiðslumat í flestum tilvikum standast þó að vaxtabætur skerðist meiri hlutinn leggur til að hafin verði endurskoðun á vaxtabótakerfinu þar sem það hafi augljósa agnúa má þar nefna líkt og fram kemur í umsögn seðlabanka íslands að niðurgreiðsla á lánsfé er til þess fallin að auka skuldsetningu almennings og draga úr sparnaði meiri hlutinn telur ekki heppilegt að hvetja fólk til skulda á þann hátt og vill að hugað sé að gjörbreytingu á þessu kerfi meiri hlutinn leggur til að eignarmörkin verði hækkuð um þrjátíu prósent í stað tuttugu og fimm prósenta hækkunar eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu í því sambandi má nefna að matsverð fjölbýlishúsa í reykjavík hækkaði um þrjátíu prósent á milli ára við þessa breytingu er áætlað að vaxtabætur hækki um fjóra komma þrjú prósent umfram fjárlög tvö þúsund og sex sú hækkun á eignamörkum sem hér er lögð til kemur til af því óeðlilega ástandi sem stafar af mikilli hækkun fasteigna og verðbréfa og telur nefndin eðlilegt að sú hækkun á eignamörkum verði tekin til endurskoðunar ef sú staða snýst við á næstu árum meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali fyrstu lagt er til að lágmark eignaviðmiðunar hækki um þrjátíu prósent í stað tuttugu og fimm prósent eins og frumvarpið gerir ráð fyrir annars lögð er til breytt dagsetning í öðrum málsl fyrstu málsgrein annarrar greinar frumvarpsins úr fyrsta desember tvö þúsund og sex í þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og sex ætla má að langstærstur hluti framteljenda fái þær bætur sem þeir eiga rétt á samkvæmt frumvarpinu greiddar út á innan við viku hins vegar má gera ráð fyrir að það taki tvö til þrjár vikur að endurákvarða og greiða einhverjum hluta manna undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal dagný jónsdóttir birgir ármannsson ásta möller og hjálmar árnason

fimmtán milljónir sem er ekkert mjög fjarri lagi með venjulegt fólk er með vaxtagjöld upp á átta hundruð þúsund og með árstekjur sjö komma tvær milljónir það er sex hundruð þúsund krónur samanlagt þrjú hundruð þúsund krónur á mánuði hvort

ákveðið í desember síðastliðnum að fara í heimsreisu sem kostar milljón og borga þá heimsreisu í desember lækkar eignin um milljón og við það hækka vaxtabæturnar um sextíu og sex þúsund krónur á þessu ári ríkið er sem sagt að styrkja heimsreisuna fyrir þetta fólk svo maður ljóst vera að þetta kerfi er mjög hvetjandi til skulda því að þessi hækkun á vaxtabótum sextugustu og sjötta þúsund krónum hefði komið núna í haust og svo aftur og aftur á meðan fólkinu tekst að halda eignunum fyrir neðan eignamörkin og það má einmitt gera með því að skulda með því að eyða þá vil ég nefna það að það er einn komma eina milljón á mánuði samanlagt geta fengið bætur frá ríkinu þau geta fengið bætur frá ríkinu ef þau skulda nægilega mikið geta þau fengið bætur þó að þau séu með einum komma eina milljón á mánuði samanlagt í tekjur í mínum huga er þetta ekki velferðarkerfi

bæturnar að skerðast við átta milljónir króna og hætta að skerðast við tæplega þrettán milljónir króna eign ég tel herra forseti að fólk sem á átta milljónir svo maður tali nú ekki um þrettán milljónir í eign þurfi ekki á bótum frá velferðarkerfinu að halda hvað þá ef menn ætla að hækka þetta enn frekar eins og menn voru að gefa í skyn að þyrfti að gera í nefndaráliti minni hlutans kemur fram að hann vísi allri ábyrgð á niðurstöðu þessa máls á ríkisstjórnina og það eru engar tillögur herra forseti ekki neitt það er því ekki hægt að segja hvað þeir ætla að fara með mörkin hátt háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson sem skrifar undir það nefndarálitið vill sem sagt fara með mörkin enn hærra þannig að fólk sem er jafnvel með ég veit ekki hvaða mörk hann ætlar sér að fara með og ég mun spyrja hann að því á eftir hann ætlar að fara að láta fólk fá bætur úr velferðarkerfinu sem er með eignir upp á fjórtán fimmtán sautján milljónir hvernig fær það staðist þá stefnu sem háttvirtur þingmaður sem ritar undir nefndarálitið

eins og kemur fram í nefndaráliti meiri hlutans mundu þær hugmyndir sem así var með gera það að verkum að fólk sem er með sautján milljónir fengi bætur úr velferðarkerfinu sem á eignir upp á sautján milljónir nettóeignir eignir umfram skuldir það var reyndar ekki neglt niður heldur var það nefnt á fundum nefndarinnar og í sem hjón sem tiltölulega nýlega hafi keypt sér íbúð með áttatíu til níutíu prósent skuldsetningu það þyrfti að hækka eignamörkin um þrjú hundruð prósent þrjú hundruð sjötíu prósent til þess að þau töpuðu ekki vaxtabótunum þessi dæmi ættu nú að sýna fólki herra forseti að þetta kerfi er ekki á vetur setjandi þess vegna leggur gerir hlutinn til að þessu kerfi verði breytt og í leiðinni gætu menn gjarnan tekið á húsaleigubótakerfinu sem hefur ekki síðri agnúa herra forseti ég hef reyndar fyrir nokkrum árum flutt frumvarp um að taka upp húsnæðisbætur í staðinn fyrir hvorutveggja vegna þess að vaxtabæturnar gera ráð fyrir því að menn skuldi og húsaleigubæturnar gera ráð fyrir því að menn leigi nægilega dýrt ég held því að það sé mjög brýnt herra forseti að breyta þessu kerfi sérstaklega í ljósi þeirra dæma sem ég nefndi hér og það er ljóst að það fólk sem fær bætur eftir þessa breytingu verður annað fólk en þeir sem fengu bætur í fyrra

að það fólk sem sýnir ráðdeild og sparsemi og er ekki að stofna til nýrra skulda missir vaxtabæturnar en hinir sem eru duglegir og kaupa sér jeppa og fara í utanlandsreisur og annað slíkt og eyða og spenna

með þeim rökstuðningi sem ég nefndi en ég er ekki aðdáandi þessa kerfis enda hef ég fara margoft lagt til herra forseti að því verði breytt en eins og með svo margt annað